Er geht auf sehr viele Themen ein und gibt uns auch viele Hausaufgaben für die Zukunft mit.

Die Situation in den Entwicklungsländern ist immer noch katastrophal schlecht.

Wir sollten auch immer wieder hervorheben, dass es in den letzten Jahren schon gelungen ist, gemeinsam als Europäische Union, aber auch gemeinsam mit unseren Partnern in der Welt die Situation für die Menschen in vielen Ländern auf dieser Welt dramatisch zu verbessern.

Da wird auch deutlich, dass wir alles daran setzen müssen, das Thema Handelsbeziehungen mit diesen Ländern weiter zu intensivieren.

Ich würde mich freuen, wenn wir übernächste Woche in Genf die WTO Konferenz zur Frage Aid for Trade auch als Europäische Union nutzen könnten, um uns Gedanken zu machen, wie wir diese Länder bei ihrer weiteren Entwicklung unterstützen können.

Ich würde mich freuen, wenn wir auf diesem Weg gemeinsam weiter vorangehen könnten.